fer hér úr einu í annað nokkuð í andsvari sínu það er einfaldlega þannig að fyrir hendi er það er alveg rétt sem háttvirtur þingmaður rekur að það þarf heimild alþingis til ýmissa ráðstafana úr ríkissjóði en háttvirtum þingmanni sést yfir það að þegar hefur alþingi samþykkt lög sem veita heimild til erlendrar lántöku til að efla gjaldeyrisvarasjóð seðlabankans lagaheimildin er fyrir hendi hún var samþykkt hér í vor og ég held að háttvirtur þingmaður hafi greitt henni atkvæði á grundvelli þeirrar lagaheimildar sem samþykkt var hér í vor er verið að vinna að lántöku stjórnvöld hafa verið í erfiðri stöðu að vinna úr þeim ábyrgðarkröfum sem komið hafa á íslenskt samfélag á málum og viðurkenningu á greiðsluskyldu hefur verið frestað við höfum ekki fallið í þá gryfju að semja á okkur ábyrgðir sem eru umfram þjóðréttarlegar skuldbindingar af hálfu stjórnvalda hefur verið staðið fast við það að ekki verði greitt umfram þjóðréttarlegar skuldbindingar og kallað eftir því að þeir sem kröfur á hendur okkar gera viðurkenni rétt okkar til að fá úr þeim þjóðréttarlegu skuldbindingum skorið mér er það hulin ráðgáta hvernig háttvirtur þingmaður hefði viljað að með öðrum hætti yrði haldið á málinu en að neita viðurkenningu um greiðsluskyldu umfram skuldbindingar það er þvert á móti réttur og eðlilegur framgangsmáti af hálfu ríkisstjórnarinnar og á hún hrós skilið